Señora Presidenta, la integración europea ha sido durante décadas un proyecto atractivo y la esperanza de una globalización de rostro humano. La crisis y la nefasta gestión de esta han socavado esta imagen Europa ha pasado de inspirar la solución a representar el problema.

La región más rica del mundo no puede recurrir a la asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional por no ser capaz de organizar la solidaridad interna. Los problemas comunes requieren reformas, soluciones y recursos comunes. La política económica europea no puede ser el agregado de las políticas económicas nacionales.

El ajuste simultáneo, rápido e indiscriminado ha inducido una recesión en Europa con efectos devastadores en los países sujetos a un programa y efectos depresivos en la economía mundial. La desigualdad ha aumentado y las cargas se han repartido injustamente. Los acreedores responsables que inflaron las burbujas han escapado indemnes y la deuda externa se ha trasladado a los contribuyentes nacionales. Además, Europa todavía no ha asumido la recapitalización directa de las entidades financieras, ni creado mecanismos para aliviar la deuda pública o promover las inversiones, ni establecido un impuesto sobre las transacciones financieras.

No podemos postergar la unión bancaria hasta el año 2026, ni dejar una generación perdida, sin perspectivas de crecimiento, empleo y una auténtica democracia europea.